Postęp technologiczny, rozwój usług internetowych, a także dostępne rozwiązania mobilne pozwalają konsumentom na zakup online dogodnego dla siebie biletu lotniczego, a kluczową rolę podczas procesu rezerwacji stanowi rzetelna i wiarygodna informacja o końcowej cenie biletu, a jego finalny zakup zawsze jest poprzedzony jak pokazuje praktyka, ale także zdrowy rozsądek porównaniem cen biletów pomiędzy różnymi alternatywami. Doliczanie dodatkowych opłat przy zakupie z wykorzystaniem globalnych systemów dystrybucyjnych, a także brak rzetelnej informacji po pierwsze stanowi nieuczciwą konkurencję, a po drugie narusza prawa pasażerów i nic nie tłumaczy tego typu praktyk stosowanych przez niektóre

Tak samo jak trzy tygodnie temu apelowaliśmy tutaj na tej sali o egzekwowanie praw pasażerów Ryanaira, których loty zostały odwołane, tak samo dzisiaj apelujemy za pośrednictwem pana komisarza Stylianidesa do pani komisarz Bulc o podjęcie decyzji, ale nie decyzji, której podejmowanie będzie trwało dwa lata albo więcej lat, tylko decyzji szybkiej, na którą czekają pasażerowie i mieszkańcy Unii Europejskiej.